Pane předsedající, i já bych chtěl zdůraznit, že v Čečensku byl vytvořen režim pana Kadyrova, který je režimem bezpráví, kde neplatí vůbec žádné právo, kde naopak stát chrání ty, kdo právo porušují, a ty, které by měl chránit, různé menšiny, ty aktivně pronásleduje. Tento režim, nad ním drží ochrannou ruku Rusko.

Chtěl bych zdůraznit, že v poslední době a není to jenom otázka jednoho roku Evropský soud pro lidská práva začal důrazně odsuzovat Rusko za porušování práv právě Čečenců a porušování práv na čečenském území.